No querría ser descortés, pero pido a los invitados en la tribuna que se abstengan de hacer manifestaciones ni a favor ni en contra de las opiniones o intervenciones de los señores y señoras diputados, por favor.